Sí, era a lo que me refería precisamente que yo entiendo que el procedimiento es lo bastante serio y lo bastante complejo de cara a los ciudadanos como para que lo utilicemos, o para que al final piensen que estamos utilizándolo, puramente para rencillas políticas.